Das gleiche Thema, eine ähnliche Debatte haben wir wirklich neue Erkenntnisse? Die ECHA hat bestätigt, dass Glyphosat nicht krebserregend ist für mich keine neue Erkenntnis. Ich vertraue hier auf die Arbeit von EFSA und auch von ECHA. Deswegen ist es richtig, dass die Kommission einen nun veränderten Rechtsakt vorschlägt. Nach meinem Dafürhalten sollte die Kommission sich nochmal die Entschließung des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2016 genau anschauen.

Wir haben uns für die Zulassung von Glyphosat für weitere sieben Jahren ausgesprochen aber mit deutlichen Anwendungsbeschränkungen.

Die Politik wäre aus meiner Sicht gut beraten, hier weniger auf Emotionen und stattdessen mehr auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu setzen. Ich glaube aber auch, dass es richtig ist, die Forschung hier zu verstärken, um am Ende auch Alternativen zu haben. Ich würde mir wünschen, dass die Mitgliedstaaten im Rat nicht wieder dasselbe Theater aufführen, wie sie das im letzten Jahr getan haben.